Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, alors que nous commençons ce soir ce débat, nous nous trouvons encore sous le choc de l'assassinat d'un deuxième journaliste au sein de l'Union européenne en quelques mois.

J'en avais proposé deux au début l'état de droit et le phénomène migratoire, dans toutes ses déclinaisons et aussi dans son interaction avec l'état de droit, car l'état de droit et le respect des droits fondamentaux sont à la base de la construction européenne.

Il est évident que nous avons besoin d'instruments qui nous permettront à l'avenir de parvenir à une logique européenne de gouvernance dans laquelle nous sommes tous d'accord sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas, sur ce à quoi peut servir une élection et sur ce à quoi elle ne peut pas servir. Elle ne doit pas servir à changer

Elle doit changer les politiques, politiques qui doivent pouvoir changer encore une fois après la prochaine élection, sans que la nature de l'État ne soit remise en question entre l'une et l'autre.

Pour ce qui est du phénomène migratoire, Monsieur le Président, nous savons qu'il va continuer et qu'il vaut mieux que nous nous habituions à concevoir des politiques d'accompagnement au lieu de faire comme si nous allions arrêter les migrations.

Il faut que nous inventions des voies légales pour la migration, y compris en l'absence de conflits. Il faut améliorer l'accueil des migrants, surtout des mineurs et des enfants, il faut investir lourdement dans la formation, l'éducation et le dialogue interculturel. Je vous passe les autres éléments du rapport, Monsieur le Président, premièrement parce que mon temps touche à sa fin, deuxièmement parce que tout cela est consigné par écrit. Je me réjouis du débat que nous allons avoir et j'aurai l'occasion d'y revenir encore une fois par la suite.